Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko už dlhší čas prejavuje záujem o vstup do Európskej únie. Podľa dostupných informácií je dnes krajina pripravená začať rokovania o pristúpení, keďže dostatočne plní potrebné politické kritériá a dosiahla pokrok pri reforme verejnej správy, súdnictva i policajných zložiek. Politický systém sa javí stabilný, politické strany medzi sebou komunikujú a zlepšilo sa aj postavenie menšín. Isté rezervy je ešte možné konštatovať, pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii a slobodu prejavu v médiách, čo má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a príliv zahraničného kapitálu. V oblasti harmonizácie právnych predpisov a politík bol však dosiahnutý pokrok, najmä v oblasti voľného pohybu tovaru, práva obchodných spoločností a finančných služieb, ako aj spravodlivosti, slobody a bezpečnosti. Preto som presvedčený, že dnes občania Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko oprávnene očakávajú, že im slobodná Európa podá ruku.